différentes opinions sur le niveau qui est acceptable. Et le deuxième point, qui est lié au premier, est la question des corrections, les rebates, dans la mesure où, pour certains États membres, ce